Sehr geehrter Herr Lamassoure! Ähnlich wie einige Ihrer Kollegen haben Sie eben gesagt, dass es Opfer brauchte, um andere zu überzeugen, dass es diese PNR Richtlinie braucht. Ich halte es für unmöglich, denjenigen, die sich für eine alternative Sicherheitsarchitektur einsetzen und der Überzeugung sind, dass man auf einem anderen Weg zu mehr Sicherheit und mehr Freiheit kommen kann, zu unterstellen, sie seien verantwortlich für die Opfer dieser barbarischen Terroranschläge. Deswegen fordere ich eine Entschuldigung von Ihnen dafür.